Monsieur le Président, chers collègues, la liberté d'expression est le pilier de la démocratie, nous le savons tous. Mais son revers est connu la désinformation, qui a pris une nouvelle ampleur grâce à la perversion d'internet et des médias sociaux. Nous pourrions n'avoir encore vu que le début de ce phénomène, auquel il est urgent de s'opposer. Merci donc à la Commission d'avoir entamé la bataille. Mais comment contrôler la véracité de l'information sans renouer avec les bureaux de la censure? Nous marchons là sur des œufs, mais après tout, il y a longtemps que les démocraties ont appris à lutter contre la diffamation sans porter atteinte à la liberté d'expression. La même tâche nous attend aujourd'hui définir le délit et le sanctionner par la loi, qu'applique une justice indépendante. C'est là notre devoir de législateur.